Deshalb ist es wichtig, dass die KMU künftig verstärkt vom Konzept über die Entwicklung bis hin zur Vermarktung innovativer Produkte unterstützt werden. Wir können nur darauf verweisen, dass von den 77 Milliarden Euro mindestens 9,3 Milliarden Euro an KMU fließen werden. Das beinhaltet sowohl Direktzahlungen als auch die Bereitstellung von günstigem Wagniskapital.

Außerdem haben wir uns mit dem KMU Instrument erfolgreich für die Einführung eines vereinfachten Fördersystems speziell für KMU mit einem eigenen Budget von 3,2 Milliarden Euro eingesetzt. Die verstärkte Förderung des Mittelstands ist der richtige Weg, denn in seinem wirtschaftlichen Erfolg liegt die Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit und der Schlüssel zur nachhaltigen Schaffung von Arbeitsplätzen.